Herr Präsident! Bei der gegenwärtigen Diskussion sollten wir uns keine Illusionen machen. Man sollte beispielsweise bedenken, dass gerade die europäische Praxis, das Wohl des Kindes im Asylbereich zu betonen, viele Minderjährige aus der Dritten Welt in die Hand von Schlepperorganisationen und damit in bedrohliche Abhängigkeiten treibt. Auch darf meines Erachtens keine Ausweitung des Familienbegriffs vorgenommen werden. Dies hat bei allzu lockerer Handhabung nämlich die Folge, dass ausufernder Familiennachzug blüht und damit auch eine Form illegaler Zuwanderung bekräftigt wird. Es gibt ja wahre Heerscharen in ganz Europa, die illegal einreisen und keinen Asylanspruch nach der Genfer Konvention haben. Irgendwann wird man schon legalisiert, hofft man dann, und Heerscharen von Anwälten von sogenannten Asylorganisationen verschleppen die aussichtslosen Fälle. Allein in Österreich werden gerade einmal 15 aller Asylanträge positiv beschieden. Es ist klar, dass auf dem Rücken der anderen 85 dann miese Geschäfte gemacht werden.